Herr Präsident! Ich danke allen Kollegen und freue mich insbesondere, dass wir hier fraktionsübergreifend einer Meinung sind, dass die Anzahl der Richter erhöht werden muss, denn auch Frau Regner hat ausgeführt, wie viele das dann sein werden. Darüber müssen wir eben noch diskuieren. Die dritte Gewalt wird gern vernachlässigt, weil sie sich eben bei der Politik nicht ausreichend Gehör verschaffen kann. Zurückhaltung liegt in ihrer Natur. Dabei ist sie von essenzieller Wichtigkeit.

Ich hoffe, dass sich die vom Rat eingerichtete Freundschaftsgruppe nicht nur mit weiteren internen Reformen beim Gerichtshof beschäftigen wird, zumal er ja gerade schon eine große Reform hinter sich hat, die auch schon zu einem Rückgang der Fallzahlen bzw. der erledigten Fälle beigetragen hat. Aber es ist hier wirklich die Gewaltenteilung zu beachten, und man kann das Ganze auch nicht überstrapazieren. Die Beschäftigung mit den beiden Dossiers hat gezeigt, dass einige Fragen offen sind und dass wir uns in Zukunft in unserem Rechtsausschuss wirklich intensiver mit dem Gerichtshof beschäftigen müssen, wenn es um die Frage von abweichenden Stellungnahmen geht, die zur Zeit allerdings vom Gerichtshof nicht gewünscht sind,

Fachgerichten. Im Laufe der Verhandlungen sind doch etliche Fragen aufgetreten, die wir noch zu klären haben. Wir standen hier aber unter einem erheblichen Zeitdruck im Hinblick darauf, dass jetzt im Oktober vierzehn neue Richter bestellt werden müssen, und ich hoffe, dass wir die Verhandlungen über die zusätzlich zu bestellenden neuen Richter bis zur nächsten Neubestellung von dreizehn Richtern im September 2013 abgeschlossen haben werden. Erlauben Sie mir, Herr Präsident wir haben ja hier etliche Zeit gespart, weil einige Kollegen nicht erschienen sind doch noch einmal die verschiedenen Möglichkeiten vorzutragen, wie man diese zusätzlichen Richter bestellen könnte.

Es liegen folgende Vorschläge auf dem Tisch Erstens Die Auswahl erfolgt nach einem strikten Rotationsprinzip unter Einbeziehung aller 27 Mitgliedstaaten. Zweite Möglichkeit Sechs Richter kommen aus den bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten, die anderen sechs kommen auf der Grundlage eines strikten Rotationsprinzips aus den anderen 21 Mitgliedstaaten. Oder Sechs Richter kommen aus den bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten, die anderen sechs kommen aus den mittelgroßen Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines strikten Rotationsprinzips. Oder Sechs Richter kommen aus den bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten, die Auswahl der anderen sechs erfolgt analog zum Benennungssystem der Generalanwälte. Auch eine Zwischenlösung durch die Bestellung von Richtern auf Zeit für ca. fünf oder sechs Jahre wie von der dänischen Ratspräsidentschaft vorgeschlagen wäre denkbar gewesen. Es gibt also zahlreiche Lösungsvorschläge, der Rat muss sich hier nur einig werden.